Frau Abgeordnete, das ist ein sehr wertvoller Hinweis, und ich bin froh, Ihnen sagen zu können, dass die Kommission genauso denkt und das deshalb auch getan hat. Ich will noch einmal sagen Das entscheidende Problem für unsere kleinen und mittleren Unternehmen besteht in der Tat darin, an das notwendige Risikokapital zu kommen, um Forschung und Innovation finanzieren zu können.

den Europäischen Investitionsfonds mit Hilfe von Risikokapital also einer direkten Beteiligung am Unternehmenskapital und mit Hilfe von Garantien verbillige Kredite mobilisieren zu können, um den kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zu erleichtern.

der Europäische Investitionsfonds diese Kreditvergabe nicht im Einzelnen managen kann.